Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Pani Wysoka Przedstawiciel, serdecznie przepraszam, że nie zwrócę się do Pani, ale to tylko dlatego, że podpisuję się obiema rękami, pod tym, co Pani powiedziała i popieram wszystkie tezy, które zawarła Pani w swoim wystąpieniu.

Panie Prezydencie, ma Pan szansę wejść do historii, ale albo jako ten, który podpisze niezwykle ważne porozumienie z Unią Europejską, które będzie istotne dla przyszłości Pana narodu, albo wejdzie Pan do historii, zapełniając czarne karty i dołączy do Aleksandra Łukaszenki, bo już nie jest daleko od tego, co się stało z Julią Tymoszenko, do praktyk białoruskich.

Jeżeli myślicie Panowie, że będziecie robić interesy z Unią Europejską i zachodnimi firmami i jednocześnie popierać i pozwalać na tego typu łamanie podstawowych zasad demokracji, to się mylicie.

Panie Sędzio, Sędziowie, którzy robią to, co Pan zrobił z Białorusi, są objęci dzisiaj zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. I Pan jest niezwykle blisko do tego typu decyzji.